È su questo che bisognerebbe ragionare sulle responsabilità di una politica europea che è una vera e propria colonizzazione da parte di Francia e Germania. Se si continua in questa direzione, nella direzione dell'austerità, allora la Brexit rischia di essere soltanto un semplice precedente di una dissoluzione dell'Europa definitiva.